virðulegi forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum númer þrjátíu tvö þúsund og sjö um áhafnir íslenskra fiskiskipa varðskipa skemmtibáta og annarra skipa það er breiður hópur alþingismanna háttvirtur sem eru með á þessu frumvarpi háttvirtir þingmenn bjarni benediktsson björgvin g sigurðsson kristján þór júlíusson ólöf nordal ásbjörn óttarsson tryggvi þór herbertsson róbert marshall jón gunnarsson ragnheiður e árnadóttir sigurður ingi jóhannsson gunnar bragi sveinsson unnur brá konráðsdóttir eygló harðardóttir vigdís hauksdóttir ólína þorvarðardóttir birkir jón jónsson guðlaugur þór þórðarson sigmundur ernir rúnarsson og helgi hjörvar þetta frumvarp fjallar í rauninni um stóran þátt í framtíð íslands sem veiðimannasamfélags og við skulum ekkert ganga að því gruflandi að íslenska veiðimannasamfélagið er einstakt í evrópu ísland er eina þjóðin í evrópu sem lifir á fiskveiðum eins og sagt er sextíu prósent af þjóðartekjum íslendinga koma frá hafinu grunnurinn að öllum þeim feng sem við þurfum að afla og skila til verðmæta sem skiptir máli fyrir alla þætti þjóðlífsins

menningu og listir

reglum og möguleikum til skipstjórnarmenntunar það er að það verði í rauninni teknir upp aftur skólar eða námsbrautir á ísafirði dalvík hornafirði vestmannaeyjum og reykjavík til þess að annast menntun og þjálfun skipstjóra til ótakmarkaðra réttinda á önnur íslensk skip en farþega og flutningaskip skilyrði inntöku í skóla eða námsbrautir samkvæmt fyrstu málsgrein eru eftirfarandi a að umsækjandi hafi staðist inntökupróf sem fara skal fram eigi síðar en tveimur vikum fyrir upphaf skólaárs b að umsækjandi hafi lokið grunnskólaprófi eða sé ella átján ára að aldri eða eldri c að umsækjandi hafi áunnið sér að minnsta kosti tuttugu og fjögurra mánaða staðfestan siglingatíma eftir fimmtán ára aldur markmið skóla eða námsbrauta samkvæmt fyrstu málsgrein er að útskrifa þá nemendur sem uppfylla skilyrði til inntöku sem skipstjóra með skipstjórnarréttindi innan lands á skip styttri en fjörutíu og fimm metra á einu skólaári og sem skipstjóra með ótakmörkuð skipstjórnarréttindi á tveimur skólaárum um námskrá nám námstilhögun námsmat og námsstig til öflunar tiltekinna skírteina samkvæmt lögum þessum fer eftir lögum um framhaldsskóla og reglugerð samkvæmt þeim árið nítján hundruð níutíu og eitt virðulegi forseti voru gerðar verulegar breytingar á reglum sem giltu um skipstjórnarnám á íslandi höfðu þær breytingar í för með sér að hluti námsins var færður inn á framhaldsskólastigið frá því að þetta gerðist hafa orðið enn frekari breytingar á framangreindum reglum er svo komið að fyrirkomulag skipstjórnarprófa á íslandi er útfært með það markmið að námið uppfylli kröfur alþjóðasamnings sem á frummálinu ber heitið international convention on fyrir þær breytingar sem ráðist var í á árinu nítján hundruð níutíu og eins og voru undanfari fyrirkomulags námsins í dag þurftu nýnemar að hafa lokið gagnfræðaprófi og stundað sjó í tuttugu og fjóra mánuði eftir fimmtán ára aldur eða taka inntökupróf til að fá inngöngu í stýrimannaskóla stór hluti nemenda í skipstjórnarfræðum voru menn sem höfðu farið á sjóinn að loknu grunnskólanámi stofnað heimili komið sér þaki yfir höfuðið og síðan á aldrinum tuttugu og fimm til þrjátíu og fimm ára ákveðið að afla sér skipstjórnarréttinda eftir umtalsverða reynslu á sjó stýrimannaskólarnir í vestmannaeyjum og á dalvík lögðu upp laupana í kjölfar breytinganna árið nítján hundruð níutíu og eitt var það óbætanlegt tjón ekki síst fyrir vestmannaeyjar þar sem skipstjórnarfræðsla hafði verið starfrækt með hléum frá þarsíðustu öld og óslitið frá árinu nítján hundruð fimmtíu og sjö stýrimannaskólann í vestmannaeyjum sóttu að jafnaði fjölmargir nemendur víðs vegar að af landsbyggðinni og þar gátu nemendur framfleytt sér og sínum á auðveldari máta en annars staðar vegna þeirra atvinnumöguleika sem fyrir lágu með námi í stærstu verstöð landsins

að mjög lítil aðsókn er að jafnaði í skipstjórnarnám á íslandi innritast aðeins um tíu til tólf nemendur á ári í slíkt nám og er það langt frá því nægilegur fjöldi nemenda til þess að anna eðlilegri endurnýjunarþörf íslenska skipaflotans telja verður að haldi slík þróun áfram geti það haft alvarleg áhrif á þá starfsemi sem aflar íslandi hvað mestra gjaldeyristekna langsamlega mestra af þeim sökum verður vart hjá því komist að takmarka það tjón sem fyrirsjáanlegt er og opna leið fyrir sjóreynda menn til þess að fá metna þá reynslu sem þeir búa yfir og nýta hana til að afla sér skipstjórnarmenntunar á tiltölulega skömmum tíma þar sem alþjóðleg viðurkenning skipstjórnarréttinda hefur náð þeirri útbreiðslu sem raun er verður þó ekki hjá því komist að takmarka þau réttindi sem mögulegt verður að afla með þessu móti á íslandi við stjórn skipa innan lands í frumvarpinu er gert ráð fyrir að sjómönnum í öllum landshlutum verði boðið upp á að afla sér skipstjórnarréttinda og þeir þurfi að fara sem stystan veg í þeim tilgangi er hugsunin sú að með því móti sjái æ fleiri sér fært að hefja skipstjórnarnám þá er gert ráð fyrir því að inntökuskilyrði námsins taki mið af því að sem flestir sjóreyndir menn hafi tækifæri á að nýta þekkingu sína til réttindanáms eru markmið námsins útfærð í frumvarpinu en gert ráð fyrir því að öll frekari útfærsla þess fari fram af hendi fagaðila í kennslufræði og skipulagi skipstjórnarnáms með setningu reglugerða og námskráa þess má geta að þorri íslenskra skipstjóra á skipstjórnarréttindi sín við álíka námsfyrirkomulag og frumvarpið stefnir að það er þannig virðulegi forseti að frá því nítján hundruð níutíu og eitt að þessum lögum var breytt varðandi menntun manna til skipstjórnarréttinda á fiskiskipum hefur hrapað grunnurinn undir skipstjórnarmenntun á landinu

geta svo sem staðið áfram en þau miða við það að sextán til sautján ára unglingur piltur eða stúlka taki ákvörðun um það að þau ætli sér að verða skipstjórar þau fara í nám sem jafngildir stúdentsnámi fá að lokum húfuna á kollinn sinn og rétt til þess að stunda veiðar á fiskiskipum þau hafa enga reynslu vita ekki einu sinni hvort þau eru sjóveik eða ekki og það eru örfáir sem hafa sótt þessa leið inn í þessa menntun vegna þess einfaldlega að sextán til sautján ára unglingur er ekki tilbúinn til þess að ákveða hvort hann ætli að verða skipstjóri stýrimaður eða annað hann hefur bara ekki þann grunn til að taka þá ákvörðun reynslan hefur sýnt það á tuttugu árum allur þorri skipstjóra á íslandi í dag nánast hundrað prósent skipstjóra á íslenska flotanum í dag eru menn sem fóru í stýrimannanám eftir tveggja ára reynslu á sjónum fóru úr námi af ýmsum ástæðum í bæði grunnskólum og framhaldsskólum fóru út í lífið að vinna eins og sagt er stofnuðu heimili byggðu hús og svo framvegis og stunduðu sjóinn eftir svo eitthvert árabil höfðu þessir menn með þessa miklu reynslu áhuga á því að afla sér frekari menntunar þetta var raunin og hún reyndist afar vel var hvetjandi og skilaði miklum árangri fyrir alla útgerð allar fiskveiðar á íslandi þetta er hlutur sem er grundvallaratriði virðulegi forseti að við tökum aftur upp á íslandi ef þetta verður ekki gert og haldið fast í horfinu með það þrönga og í rauninni afmarkaða kerfi sem nú er í þessari menntun mun það verða þannig eftir tíu fimmtán tuttugu ár að það verða ekki til íslensk skipstjórnarefni ætlum við þá virðulegi forseti að sækja skipstjóraefni fyrir íslenska flotann til annarra landa eða annarra heimsálfa af því að við höfum ekki döngun í okkur sjálf til þess að sinna þessum verkþætti þessari menntun og þessari uppbyggingu á reynslu sem til þarf til þess að viðhalda sterkum og öflugum sjávarútvegi hjá einu fiskveiðiþjóðinni í evrópu það væri mikil synd ef slíkt færi úrskeiðis þess vegna þurfum við að taka upp þá stefnu sem er lögð upp hér í frumvarpinu að það sé tryggt að menn með reynslu á sjónum menn og konur með reynslu á sjónum geti farið í skipstjórnarnám á þeim grunni með eðlilegum inntökuprófum í grunngreinum og að skiptingin verði helst á nokkrum stöðum á landinu eins og um er getið í þessu frumvarpi það má alveg ætla að höfuðstöðin væri hér í reykjavík eins og hún hefur verið lengi í þessum efnum en skólar hvort sem það væri ísafirði dalvík hornafirði vestmannaeyjum þeir skipta miklu máli þeir færa möguleikana nær ári umhverfi sem um er að ræða þeir dekka alla hreyfingu í þessum efnum þeir eru hvetjandi og þeir skapa sterkari stöðu fyrir ísland sem sjávarútvegsþjóð sem fiskveiðiþjóð og þar er okkar dýrmætasta auðlind þess vegna skiptir miklu máli að við vöknum upp við vondan draum sem nú er og horfum ekki á það ganga fyrir sig

að það fjari undan skipstjórnarmenntun í fiskveiðum á íslandi þetta er handhægasta leiðin þetta er leið sem hefur reynst happadrjúg og farsæl hvetjandi og gefið okkur mikið í aðra hönd sem þjóð gefið okkur reynslu og styrk við stjórnun fiskveiða og um leið og lögð hefur verið áhersla á aukinn þátt öryggismála sjómanna hefur stórlega fækkað slysum til sjós á undanförnum áratugum þessi reynsla og uppbygging kom með gömlu litlu stýrimannaskólunum sem lögðu ofurkapp á það að tryggja og auka þátt öryggisfræðslunnar og það hefur síðan færst inn í skólakerfið að verulegu leyti og hefur valdið því orsakað það og hjálpað til með að sjóslysum hefur fækkað og það hefur fækkað þeim sem hafa farist í þeim slysum það má nefna virðulegi forseti að þarna er mikið í húfi að þarna fari saman örugg skipstjórnarmenntun manna með reynslu og öryggi í öryggismálum á alla lund aðeins á síðustu öld fórust til að mynda fimm hundruð sjómenn aðeins við vestmannaeyjar fimm hundruð sjómenn fimm sjómenn á ári þetta hlutfall hefur minnkað á undanförnum árum með auknu öryggi með aukinni skipstjórnarfræðslu og menntun aukinni reynslu betri tækjum betri skipum og svo framvegis við skulum því ganga leiðina áfram í þessum efnum en ekki aftur á bak og tryggja það að við náum ekki síst í okkar framtíðarskipstjórnarmenn að þeirri auðlind sem gefur okkur mest úr röðum íslendinga íslenskra ungra manna og kvenna sem vilja taka þátt í þeirri vinnu og þeirri sköpun þeirri hvatningu og þeim metna sem íslenskur sjávarútvegur hefur byggt upp að lokinni þessari umræðu virðulegi forseti óska ég að þetta frumvarp gangi til